capo europeo, la signora Laura Codruta Kövesi, è stata posta dalle autorità romene sotto il regime di controllo giudiziario, che comporta la limitazione della sua libertà personale, divieto di lasciare il paese senza autorizzazione, obbligo di presentarsi periodicamente alla polizia e divieto di rilasciare dichiarazioni alla stampa. Fermo restando il principio di non ingerenza e non interferenza con l'azione dell'autorità giudiziaria, e nel pieno rispetto della presunzione di innocenza, voglio esprimere tutta la preoccupazione del Parlamento europeo per la situazione creatasi e ribadire in modo chiaro

e non pongano ostacoli alla partecipazione della candidata a tutte le fasi della procedura di selezione per il posto di Procuratore capo europeo. Oggi stesso scriverò una lettera in questo senso alle autorità romene, così come deciso stamane dalla Conferenza dei presidenti.